100 Millionen europäische Bürger engagieren sich freiwillig und erwirtschaften immerhin fast 5 des europäischen Bruttoinlandsprodukts. Viele Freiwillige sind bei ihren Einsätzen jedoch oft schweren physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt, und dem muss durch entsprechende soziale Absicherung auch Rechnung getragen werden. Wer sich allerdings grenzüberschreitend engagieren will, wie jüngst bei den Erdbeben in Ligurien, der sollte nicht unnötige bürokratische Hürden auf sich nehmen müssen. Erworbene Kompetenzen müssen EU weit anerkannt werden, und man soll diese auch dokumentieren. Ein europäischer Qualifikationspass wäre hier eine sinnvolle Idee. Die Zusammenarbeit sollte allerdings in erster Linie auf dem Austausch von best practice basieren. Österreich und Deutschland zum Beispiel sind vorbildlich, was das freiwillige Feuerwehrwesen betrifft. Diese Strukturen können auch in die anderen Teile Europas exportiert werden und eine zentrale Rolle bei der künftigen Katastrophenbekämpfung spielen.